Pane předsedající, bylo mi velkou ctí vypracovat k této zprávě stanovisko výboru ENVI. A v této souvislosti bych chtěla ocenit práci všech stínových zpravodajů a skvělou spolupráci s paní Hautalaovou. Jsem opravdu velmi ráda, že se Evropský parlament nebojí o tématu odlesňování hovořit, ale již je opravdu nejvyšší čas, aby Komise začala jednat. Komise totiž dlouhou dobu čekala na nezávislé studie, které nakonec nepřekvapivě deklarovaly, že EU je jednoznačně součástí problému globálního odlesňování. Vážená Komise, teď, když už konečně víte, co jste měli vědět dávno, vězte prosím i toto do konce tohoto mandátu Komise očekáváme předložení ambiciózního akčního plánu EU týkajícího se odlesňování a znehodnocování lesů, který by obsahoval konkrétní regulační opatření. Vím, že to bude těžké, ale byli jste to vy, kdo ztrácel čas, zatímco deštné pralesy mizely nebo byly páleny kvůli poptávce na biopaliva do Evropské unie.